Waar ik ook niet zo positief over ben, is het feit dat de budgetten die wij hebben met onze fondsen traag opgenomen worden. De absorptie verloopt traag.

Ze waren nog bezig met het uitvoeren van de vorige programma's, de capaciteit ontbrak.

Maar uiteindelijk is de opname van de bedragen ook te traag verlopen.

In dat kader hebben wij ons Europees investeringsfonds gelanceerd en dat blijkt ook zijn vruchten af te werpen. Want er zijn al investeringen afgesproken voor meer dan 100 miljard euro en dat is toch ook iets.

Het gaat om structurele hervormingen die nodig zijn om de jonge mensen mee te krijgen, om ze geregistreerd te hebben, om ze te kunnen aanpakken en om ze een aanbod te doen dat hen weer op weg helpt naar een pad dat tot een job kan leiden. Wij moeten dat nu evalueren.

Wij zijn daarmee niet te laat.

Als u me daartoe uitnodigt, zal ik dat met plezier hier komen toelichten. Dat verslag moet ons de juiste basis geven om te kijken hoe we verder gaan.

Een belangrijke vraag zal ook zijn willen we opnieuw specifieke fondsen wijden aan de ondersteuning van de jongerengarantie, aan het bestrijden van de jeugdwerkloosheid?

U weet dat het geld afkomstig is van de lidstaten.

Maar tevreden zijn wil niet zeggen dat we met onze handen in de schoot zitten, dat we denken dat we ons doel bereikt hebben.